Ordító ellentmondás, hogy miközben az Európai Parlament és a Bizottság jelentései ultimátumszerű megrovásban részesítik a mélyponton álló romániai jogállamiságot, Jean Claude Juncker és Antonio Tajani elnökök fesztív módon ünneplik annak a nagy Romániának a jubileumát, mely megalakulásának centenáriumán újabb és újabb merényleteket követ el az európai jogállamiság sérelmére. A kommunizmus idején elkobzott magyar köztulajdonok visszaszolgáltatásának a megtagadása, másfelől a mégis visszajuttatott Székely Mikó Református Kollégium, a gyulafehérvári Batthyáneum és az ozsdolai közbirtokossági erdők visszaállamosítása egyszerre jelent a magántulajdon rovására elkövetett és a kisebbségi magyarokat diszkrimináló durva jogfosztást. Románia legméltóbb módon a jogosság és a törvényesség helyreállításával, a demokratikus jogállamiság biztosításával ünnepelhetne.